Ich hätte gerne, dass wir uns längere Zeit an die Geschehnisse erinnern, an die Sie hier wie ich finde sehr zu Recht erinnert haben.

Wenn wir den Investitionsplan um 100 Milliarden Euro nach oben korrigieren müssen, wissen wir nicht, wie wir das tun.

Ich war sehr zufrieden, dass der Europäische Rat wie vorher schon der Rat der Finanzminister dem Investitionsprogrammvorhaben der Europäischen Kommission zugestimmt hat.

Ich bin zuversichtlich, dass wir uns da auf vernünftigem Wege nicht irgendwo in der Mitte, sondern im Zentrum des gesunden Menschenverstands wiederfinden werden, damit dies alles so gemacht werden kann, wie es gemacht werden muss.

wird deutlich gemacht, dass die Energieunion ein wichtiges prioritäres Anliegen der damals noch neuen, inzwischen gealterten Kommission ist.